Vorbim foarte mult de protecția datelor, vorbim foarte mult de transparență, vorbim foarte mult de dorința de a pune la dispoziția cetățenilor cât mai multe informații pentru a avea succes în orice direcție vorbim.

analizat pe fond transparența datelor puse la dispoziție în spectrul online versus securitatea cetățenilor.

De aceea, cred că Comisia Europeană trebuie să coreleze mai bine sistemele europene existente, fie că vorbim de Schengen, fie că vorbim de SIS II, fie că vorbim de Eurodac și așa mai departe Europol, Eurojustice și, în al doilea rând, trebuie să punem la dispoziție programe concrete pentru implementarea acestora.